Először is szeretném megköszönni azoknak az elismerést, akik itt pozitívan szóltak a magyar elnökség erőfeszítéseiről. Nagyon fontos volt számunkra, hogy végig az elmúlt öt hónap során éreztük az Önök támogatását. A mai vita is jól bemutatta, hogy egy erős többség van az Európai Parlamentben amellett, hogy Románia és Bulgária csatlakozhasson a schengeni övezethez. Azért, mert a házi feladatukat elvégezték. Mi az elmúlt öt hónap során és a maradék előttünk álló időben is azért fogunk küzdeni, hogy ezt kimondjuk, a Tanács megállapítsa, hogy technikai standardok szempontjából Románia és Bulgária készen áll a schengeni övezethez történő csatlakozásra. Nagyon komoly munkát végzett mindkét ország. Maximális elismerést érdemelnek ezért a tevékenységükért. Elhangzott a vita során többek részéről, mind azok részéről, akik a csatlakozás mellett, mind azok részéről, akik az ellen, vagy annak halasztása mellett érveltek, hogy a kölcsönös bizalom a kulcsszó ebben a kérdésben. Ezzel magam is rendkívüli módon egyetértek, és a magyar elnökség végig a bizalomépítésre törekedett. Milyen úton módon próbáltuk ezt elérni? Egyrészt folyamatos párbeszédben álltunk mindkét érintett országgal. Figyeltük az erőfeszítéseiket, igyekeztük segíteni őket abban, hogy hogyan tudják jobban elismertetni ezeket az erőfeszítéseiket. Másrészt folyamatos kapcsolatban álltunk azokkal az országokkal, amelyek kételyeket fogalmaztak meg Románia és Bulgária csatlakozásával kapcsolatosan. És utána igyekeztünk azt is elérni, hogy ezek az országok a jelölt országokkal is fölvegyék a kapcsolatot és így, azt tudom mondani Önöknek, hogy egy állandó párbeszéd zajlott a színfalak mögött is annak érdekében, hogy a felek jobban értsék egymást és legyen kölcsönös bizalom. Ez a kölcsönös bizalom az, amire az Európai Unióban a politikáink legnagyobb része épül, e nélkül ezt az egyhangúságot igénylő politikai döntést a tagállamok nem tudják meghozni. Ez egy időigényes folyamat. Nekünk hat hónap adatott meg erre. Ezalatt a hat hónap alatt, abban bízom, hogy eljutunk odáig, pontosan kettő nap múlva, hogy a tagállamok kimondják, igen, a házi feladat elvégeztetett. Mi segíthet a kölcsönös bizalom megteremtésében? Egyrészt ez a konzultációsorozat, amit említettem. Másrészt, hogy a két jelölt ország folytassa az erőfeszítéseit és folyamatosan bizonyítsa, hogy képes az Unió külső határainak a megvédésére. Az a magatartás, az az óriási fejlődés, amelyet a két ország bemutatott, ezt az ütemet, ezt a ritmust kell folytatni a közeljövőben is. Másrész meggyőződésem, hogy segíthet, még ha hivatalosan nem is része a schengeni csatlakozás feltételeinek az az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus, amelyről, erről a híres CVM ről ugye, a Bizottságtól júliusban jön ki majd a jelentés, ami pontosan azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek ebben a vitában is elhangzottak. Szervezett bűnözés, korrupció elleni harc. Ezekről a Bizottság kiállít majd egy bizonyítványt. Mi végég harcoltunk azért, hogy ez ne legyen feltétel, de igenis a kölcsönös bizalomépítést mindenképpen segíteni fogja. Tehát egy pozitív CVM, meggyőződésem, hogy a pozitív politikai döntést a schengeni bővítésről is elő fogja segíteni. Ha azt kérdezik tőlem, hogy úgy egyébként az Európai Unióban milyen a hangulat mindenféle befogadáshoz, akkor mindannyian tudjuk, hogy nehéz erre azt mondani, hogy az Európai Unió jelenleg igen befogadó hangulatát éli. Itt a vitában több olyan megjegyzés is elhangzott, amely pontosan ezt demonstrálja. Például volt, aki azt mondja, hogy a román bolgár schengeni csatlakozással majd elindulnak a romák ebből a két országból. Szeretnék nagyon világos lenni, hogy a szabad mozgás egy uniós alapelv, hatályos, érvényes, erre épülnek politikáink, ezt a jogot most is élvezik a romániai, bulgáriai romák, és bárki más az egész Európai Unió összes sarkában. Bárki szabadon mehet, nincs vízumkötelezettség, aki szeretne, most is elindulhatna. De én arra nagyon büszke vagyok, hogy magyar elnökség alatt megszületett az a romastratégia, amely egyértelműen meghatározza minden tagállamnak a kötelezettségét ezzel a nehéz sorsú közösséggel szemben. A problémát a gyökereinél kell kezelni, és ezáltal, hogyha jobb foglalkoztatási, oktatási lehetőséget biztosítunk számukra, ez a belső migrációs nyomás is csökkenni fog az Unión belül. És engedjenek meg még egy megjegyzést. Hogy ha bárki valamelyik alapvető szabadságjogunkat a leggyengébbektől tagadná meg, akkor azok mindannyiunk számára veszélybe kerülnének. Végezetül, mivel sok szó esett arról is, hogy ugye folyik a schengeni rendszernek a felülvizsgálata, a magyar elnökség első perctől nagyon világosan kimondta, és valljuk ezt folyamatosan. Világosan el kell választani a schengeni bővítés ügyét attól, hogy egyébként a schengeni rendszert milyen felülvizsgálat alá vonjuk. Ne keverjük össze a kettőt. Meg kell őriznünk a szabad mozgás vívmányát, jobban kell használnunk a meglévő eszközöket, például a külső határok közös jobb ellenőrzésére. Ezért dolgozunk a Frontex rendeleten, ezért dolgozunk azon, hogy az észak afrikai migrációs nyomást csökkentsük a helyben kezeléssel, ezért van új szomszédságpolitika, ezért dolgozunk az Európai Beruházási Bank hitelezési kapacitásának a megnövelésén. Az utolsó pillanatban vagyunk. Már csak egy jogi probléma akadályozza az Önökkel való megállapodást a szokásos delegated act problematika, és csak ezután jön az, hogy vizsgáljuk fölül a schengeni rendszert, és nézzük meg, hogy hol kell azon pontosítani, javítani, mert látjuk, hogy igenis vannak vele problémák, de tartsuk be ezt a sorrendiséget. Elnök úr! Tisztelt képviselő hölgyek és urak!